Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. Zgodba o obdavčitvah, o davkih je seveda zelo simpatična za davkoplačevalce, zlasti če je na mizi predlog za znižanje davkov. Vsak od nas, ki je v tej dvorani noter pa tudi zunaj, ne, je takoj za to, da se davki seveda znižajo, ko jih je treba plačevati. Seveda na drugi strani pa država, ki financira socialni del naše družbe, ni neka imaginarna tvorba, ampak je čisto enostavno preprosto gospodinjstvo in seveda ne more zagotavljati javnih uslug, javnih storitev, ne more zagotavljati socialne države, če nima ustrezno urejenih prihodkov. Velikokrat smo že slišali, tudi od ministrstva za finance, da smo glede na druge članice Evropske unije podpovprečno obdavčeni. Da pa je struktura davčnih obremenitev neprimerna in zato je tudi v koalicijski pogodbi zapisano, da bo ta vlada in potem tudi parlament podprl davčno reformo v smislu prestrukturiranja davčnih bremen. Zdaj, danes smo slišali veliko stvari, ki se tičejo tega zakona, pa tudi cel kup stvari, ki se tega zakona sploh ne tičejo in se tičejo od splošnih problemov v kmetijstvu pa tudi kakšnih drugih bolečin. Pa dajmo se vendarle skoncentrirati na davčno zgodbo. Slišali smo, da so bile povprečnine premalo povečane glede na zakonsko zapisana določila, hkrati bi pa zniževali davke. To seveda ne gre. Če želimo povprečnine dvigovati, če želimo pokojnine dvigovati, če želimo transferje dvigovati pa še kakšne stvari, pa, plače vojakom dvigovati, pa plače policiji dvigovati, pa bolje opremiti vojsko, pa bolje opremiti policijo pa izboljšati zdravstvo - moramo, jasno, od nekako vzeti. In tiste stvari, ki to financirajo, so v enem delu prispevki, v veliki, v velikem delu pa, jasno, da - davki. Zelo simpatično pa je seveda reči: "Nižje davke bomo plačevali, to je ja za državljane boljše." Ta vlada in ta država, ki - vlada, ki je zdaj na oblasti, je pa zelo, seveda, a ne, sovražna do državljanov. Ker jim ne pusti, kot smo na eni drugi seji slišali, "pustiti niti toliko, da bi lahko kapice in rokavičke kupili za mrzle zimske dni za majhne otroke". To je zelo populistično gledano. Prihodki proračuna zaradi vseh zakonov, predlogov zakonov, ki so bili vloženi v ta državni zbor, bi se znižali skoraj za milijardo evrov. Če seštejemo vse zakone, predloge zakonov, ki so bili že vloženi. To je zakon o DDV-ju, o dohodnini, zdaj o katastrskem dohodku pa morda še kakem, na katerega sem pozabil. Seveda to tako ne gre. To veste tudi v opoziciji zelo dobro, da to tako ne gre. In v tako kratkem času, če bi vse to sprejeli, vse te silne, dobre, pametne predloge opozicije, bi to državo razprodali prej ko v stotih dneh vladavine te vlade. In ker govorimo o prestrukturiranju davkov, je bilo eno od vprašanj danes, kdaj se bo to zgodilo. Jaz mislim, da je dostojno, spoštovane kolegice in kolegi, da take stvari - damo vladi vsaj sto dni miru. Vlada še ni sto dni na na na oblasti, pa od nje zahtevamo že silne posege v v javne finance, ki so ključne za funkcioniranje države, in to zelo dobro vemo vsi. Obravnava teh - davčne zakonodaje me zelo spominja na neki roman Milana Kundere, Neznosna lahkost bivanja. A ne. Roman je izšel tam, začetku osemdesetih let, opisuje pa dogajanje v času praške pomladi. Pa bi vam predlagal, da preberete to, da boste videli, kaj iz te neskončne lahkosti, kakor izhajajo tudi predlogi sprememb davčne zakonodaje, kam to pripelje. V kako mizerijo pripelje. Seveda je zgornja zgodba, ki jo moramo fiksirati in je zapisana tudi v ustavi - pa vprašanje, če je to vedno modro, a ne, - je fiskalno pravilo. Morda s tem zakonom dejansko ne bi fiskalno pravilo bilo načeto, z vsemi drugimi zakoni, ki so bili pa kot predlogi vloženi v ta državni zbor s s strani opozicije, pa bi zagotovo bilo. In davčno zakonodajo, davčni sveženj - to se pravi, prihodke tega gospodinjstva, ki se mu reče država - je treba skupaj obravnavati. Sicer je pa ta zakon, kot vemo, bil sprejet v prejšnjem sklicu državnega zbora - tu bi samo kolega popravil, da zakona ne sprejema vlada, ampak ga sprejema, seveda, državni zbor, vlada samo samo, pripravi predlog. In zdaj je edino to, da ga je treba izvajati. Procenti povečanja se res slišijo strašljivo. Sto procentov dvig - a treba je vedeti, da je to na majhno osnovo. Kakorkoli, realno gledano, je na majhno osnovo. Dejansko bo obremenitev za kmetijstvo, za kmete večja, o tem ni nobenega dvoma, ne bo pa silno velika. Zdaj, glede žledolomov in to, ko so danes bili tudi omenjeni, je treba vendarle vedeti, da so tudi tam, kjer so bili gozdovi zelo prizadeti, priznane davčne olajšave - mislim, da ravno na KD-ju. Tako da tudi tukaj je država nekaj pomagala. Sicer pa, veste, sam sem gozdar in treba je nekaj vedeti, ne. Res so ti gozdovi prizadeti - in te kmetije, ki večinoma od gozdov živijo - bojo prizadeti v prihodnosti, ko ne bo prihodkov iz teh gozdov. Danes pa niso. Ker danes ta les prodajajo in imajo denarja ko pečka. In bi jim kazalo malo svetovati, kako bi ta denar umno uporabili, da bi imeli manj težav v bodoče, ker bodo jih dejansko imeli - zlasti če so vezani na prihodke iz gozdov v večini. Zdaj, jaz si predstavljam, da bo vlada - tako kot je že napovedala - in ta koalicija relativno kmalu predstavila sveženj prestrukturiranja davčnih bremen v v Sloveniji. Jaz se tega že zelo veselim. Tako da verjamem, da bo vlada to sposobna narediti, zlasti zato, ker če gledamo uspehe te vlade v času njenega vladanja, ki je krajše od sto dni, so res veliki. Uspel je dogovor za, za, z občinami za, za, povprečnino, kar prej nekaj let ni uspel kot dogovor, ampak je vedno bilo to določeno s strani vlade. Uspel je dogovor s sindikati pa še kakšne druge stvari je, so uspele. Tako da mislim, da gre zadeva dejansko v pravo smer. In da je treba tudi nekaj strpnosti in pustiti vladi, da to svojo nalogo odpelje. Hvala.